Herr Präsident, sehr geehrte Kommissarin! Wir reden heute über die Frage des Zugriffs von Drittstaaten auf die Daten der europäischen Bürgerinnen und Bürger, also auch die Anwendung des Rechts von Drittstaaten auf europäische Bürgerinnen und Bürger, die hier in Europa sind. Das ist natürlich eine Frage, die nicht nur den Datenschutz betrifft, sondern in einer mehr und mehr vernetzten und globalisierten Welt sicherlich auch grundsätzliche Fragen zur Anwendung des Rechts sowie Fragen, welches Recht denn nun eigentlich gilt. Ich denke, darauf brauchen wir Antworten. Wir haben immer wieder die Situation, dass gerade zum Beispiel in der sogenannten Cloud wo immer mehr personenbezogene Daten gespeichert und Dienste in Anspruch genommen werden, unklar ist, welches Recht jetzt eigentlich anwendbar ist und welche Sicherheiten wir als Europäische Union unseren Bürgerinnen und Bürgern bieten, damit sie auf die Anwendung des europäischen Datenschutzrechtes auch in solcher Umgebung oder auch bei international agierenden Konzernen vertrauen können.

Wir haben einen guten Vorschlag der Europäischen Kommission auf dem Tisch liegen, aber wir haben in diesem Vorschlag nicht etwa, wie bei vorherigen Entwürfen, einen Artikel, der klarstellt, dass bei Anfragen von Drittstaaten die Anwendung nur dann

Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir solche Bestimmungen auch in unserem Datenschutzrecht vereinbaren, insbesondere solange es keine gemeinsamen Standards mit diesen Drittstaaten gibt.